að leiðtogi stjórnarandstöðunnar væri kátari með þessa fjárfestingaráætlun og tæki kannski meira undir hana en lengi framan af ræðu hans mátti greina

það eru verulega stór verkefni eins og undirbúningur undir byggingu landspítalans og hönnunarsamkeppni þar við getum tekið verkefni eins og átakið allir vinna við getum tekið markaðsstuðninginn við ferðaþjónustuna bæði í kjölfar gossins og síðan vetrarferðamennskuátakið núna sem að minnsta kosti á þátt í því eða hjálpar til við þá gífurlegu aukningu og mikla vöxt sem er í þeirri grein enda eru okkar aðstæður að lagast verulega það er rétt að hafa það í huga að við erum að bæta hér við og styðja við þann bata þann hagvöxt sem þegar er hafinn hér er núna í gangi einhver mesti hagvöxtur sem við finnum í evrópu og innan o e c d vinnumagn er að aukast umtalsvert og störfum að fjölga atvinnuleysi er á niðurleið í aprílmánuði síðastliðnum sáum við lægstu atvinnuleysistölu í þrjú ár og þannig mætti áfram telja það sem hér er verið að leggja til og ég tel sérstaklega ánægjulegt og efnahagslega skynsamlegt er að nota nú það svigrúm sem fram undan er með skynsamlegum hætti til að styðja við þennan bata og gera hann enn kraftmeiri þannig að við komumst hraðar upp úr þessu núna eftir því sem batinn er hafinn en ella mundi vera að við náum fjárfestingarstiginu upp og hefur það þó verið að taka vel við sér ég held að stjórnarandstaðan sem hefur á köflum málað hlutina hér ansi dökkum litum ætti nú aðeins að fara að spyrja sjálfa sig hvernig er nú svartagallsrausið til dæmis frá því í fyrra

lengi framan af ári tvö þúsund og ellefu neitað stjórnarandstaðan því að nokkur hagvöxtur væri hafinn það var hlegið að mér þegar ég spáði því að umsnúningurinn væri að verða á þriðja ársfjórðungi tvö þúsund og tíu sem er nákvæmlega það sem núna staðfestist í hagtölunum þá sneri hagkerfið við og landið fór að rísa þegar hagvöxturinn var orðinn óumdeilanlegur og menn gátu ekki lengur neitað því að bati var kominn hvað sögðu menn þá hér í þessum sal já en það er ekki réttur hagvöxtur þetta er bóla drifin af einkaneyslu en hvað sýna greiningarnar núna ef við förum í það hverjir voru undirliðir landsframleiðslunnar frá öðrum ársfjórðungi tvö þúsund og tíu til og með fjórða ársfjórðungs tvö þúsund og ellefu er það útflutningur og atvinnuvegafjárfesting sem drífur hagvöxtinn og í þriðja sæti kemur einkaneyslan þannig að sá málflutningur sem hér var uppi hafður af ýmsum verður svolítið hjákátlegur þegar staðreyndirnar smátt og smátt birtast í gegnum opinber gögn ég tel að þessi efnahagsáætlun sé skynsamleg í efnahagslegu tilliti hún er ábyrg og ég legg áherslu á að áætlun um jöfnuð í ríkisfjármálum er í forgangi og gengur framar þessum áformum með öðrum orðum verður á hverjum tíma tekið frá fyrir því sem tryggir framvinda ríkisfjármálaáætlunarinnar þannig að við náum settu marki í þeim efnum og hraði þessarar áætlunar er þar af leiðandi háður þeim fyrirvörum að fyrst er tekið frá fyrir ríkisfjármálaáætluninni og síðan er það framvinda tekjuþróunarinnar sem að öðru leyti ræður um þetta er rætt og um þetta er deilt víða beggja vegna atlantsála að hvaða marki á að takast á við efnahagserfiðleikana og erfiða stöðu ríkissjóða með aðhaldsaðgerðum og niðurskurði og að hvaða marki á að reyna að örva hagvöxt og ná inn tekjum þannig við höfum almennt farið blandaðar leiðir í okkar nálgun bæði í ríkisfjármálum og efnahagsmálum og erum að gera það hér við munum áfram beita aðhaldi og aga í ríkisfjármálum en við ætlum líka að beita

viðbótartekjum sem við fáum á næstu missirum gegnum veiðileyfagjöld og við arðgreiðslur eða eignasölu úr bönkum og vel að merkja til að hryggja þá formann sjálfstæðisflokksins þá er engin stefnubreyting fólgin í

minni hlutarnir í bönkunum af hálfu ríkisins eru falir en ríkið mun áfram eiga kjölfestu meiri hluta eignarhluta í landsbankanum næstu árin það er meira en nóg svigrúm fyrir þær sölutekjur sem þarna er gert ráð til að gangi eftir ráðstöfun tekna af þessu tagi eignasölu eða tímabundnar arðgreiðslutekjur eða mjög sveiflukenndar tekjur eins og búast má við þegar andlagið er viðbótarauðlindarenta á sjávarútveg á góðum árum er skynsamlegt að leggja í innviðafjárfestingar af þessu tagi en ekki beint í rekstur ríkið mun ekki skuldsetja sig um eina krónu í viðbót vegna þessarar fjárfestingaráætlunar það er útgangspunktur og ríkið mun taka frá fyrir áætlun sinni í ríkisfjármálum að lokum frú forseti um áherslurnar sem hér birtast þá vil ég lýsa sérstakri ánægju með þær þær endurspegla mjög vel þær áherslur um fjölbreytni um sjálfbæra atvinnuuppbyggingu um eflingu innviða rannsókna og þróunar um græna hagkerfið um skapandi greinar og um innviðafjárfestingar